Señor Presidente, me alegran sus palabras, señora Ashton, comprometiendo los esfuerzos de la Unión Europea en este tema y haremos un seguimiento desde el Parlamento Europeo de los compromisos que han adquirido el Consejo y la Comisión, porque, con el ataque a la flotilla humanitaria, Israel ha roto su techo de impunidad en lo que se ha calificado, de manera unánime, como un atentado contra la legalidad internacional, desde el Derecho del mar hasta el Derecho humanitario. Una violación del Derecho internacional que trasciende de manera desproporcionada y monstruosa cualquier consideración sobre la seguridad de Israel, que, por supuesto, nosotros defendemos. Pero la estrategia de seguridad de Israel, una estrategia de seguridad preventiva, y los altísimos umbrales que se ha autofijado Israel en materia de seguridad, no pueden seguir siendo el parámetro por el que se mida todo lo demás. Queremos y vamos a exigir a las instituciones de la Unión Europea que lo planteen ante el Consejo de Asociación entre la Unión Europea e Israel en primer lugar, una investigación internacional creíble sobre el ataque a la flotilla en segundo lugar, el levantamiento del bloqueo de Gaza más allá del sistema de listas y la reanudación del proceso de paz con vistas a la creación y el reconocimiento internacional de un Estado palestino viable.